verfolgen weiter ihren antidemokratischen Weg teilweise mit Hilfe von EU Geldern. Die Stärkung der demokratischen Rechtsstaatlichkeit ist eine Priorität der deutschen Ratspräsidentschaft aber wirklich für alle? Der nun vorgelegte Kompromiss für die Konditionalität jedenfalls ist enttäuschend. Keine umgekehrt qualifizierte Mehrheit, die die Streichung von EU Geldern fast automatisch möglich gemacht hätte, und die Verfahren können endlos in die Länge gezogen werden. Das Risiko der Gefährdung des Rechtsstaates gestrichen. Notwendig ist nun eine ausreichend direkte Gefährdung des Haushalts.

Deshalb Für unsere Demokratie muss auch der Rat sich endlich klar positionieren.